Ich habe ausdrücklich auf die Strukturfonds der Europäischen Union hingewiesen. Und ich möchte doch um Verständnis dafür bitten Wenn diese Mittel so eingesetzt worden wären, wie z.

die Bundesrepublik Deutschland die Mittel aus dem Marshall Plan eingesetzt hat, dann bräuchten Sie heute nicht unter einem Rettungsschirm sein.